Mivel az Európai Parlament az elsődleges intézmény, amelyen keresztül az Európai Központi Bank elszámoltatható az európai polgárok felé, nagy örömömre szolgál Trichet elnök úr mostani részvétele a plenáris ülésen, illetve az is, hogy rendszeresen monetáris párbeszédet folytat az ECON szakbizottsággal. A pénzügyi gazdaság globális természetű.

Éppen ezért a válságra adott válaszoknak is globális természetűnek kell lenni. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a tagállamok gazdasági és pénzügyi problémái jelenleg is hatással vannak az euró egészére.

Sajnos a GMU a stabilitási és növekedési paktum nem minden elvét tartotta be és kérte számon a tagállamoktól. Ezért beszélünk államadósság növekedésről, és ezért áll fenn a válság új hulláma, ami államadóssági válság. Bízom abban, hogy az EKB függetlenségével és döntésekért való felelősségvállalásával kapcsolatos kérdések megnyugtatóan zárulnak, és egy sikeres gazdasági unió megvalósítását szolgáló reformprogrammal együtt képes lesz megerősíteni az Európa Uniót és benne az euróövezetet is. Biztos vagyok abban, hogy képesek vagyunk a válságból és a hibánkból tanulni, és a válság számunkra lehetőséget fog teremteni.